Európska únia musí mať záujem na dlhodobej stabilite a prosperite arabských krajín, ktoré prešli týmito vážnymi zmenami. Obchod je jednou z oblastí, ktorá umožňuje krajinám zlepšovať partnerské vzťahy a posilňovať vzájomnú dôveru. Preto popri politickej pomoci pri budovaní demokratických štruktúr je potrebné sa orientovať aj na obnovenie obchodnej a hospodárskej spolupráce Únie s týmto regiónom. Najmä pri obnovovaní hospodárskych štruktúr od malých rodinných producentov cez mikropodniky až k väčším podnikom zamestnávajúcim miestnu pracovnú silu musíme byť účinne nápomocní, lebo ekonomická a hospodárska sebestačnosť je základom toho, aby obyvateľstvo neopúšťalo svoju krajinu a nehľadalo budúcnosť v ekonomickej emigrácii.